Situácia na Ukrajine je v mnohých ohľadoch jednou z najväčších zahranično politických výziev, ktorým čelíme. Treba preto jasne definovať víziu našich vzťahov s Ukrajinou a naplniť ich.

O to dôležitejšie je na ňu odpovedať v duchu našich európskych hodnôt. Sú tu dve strategické otázky, v ktorých potrebujeme mať zhodu ešte pred samitom v Rige.

Členské štáty spolu s Komisiou preto musia postaviť jasné limity, za ktoré už nemôžeme ustupovať.

Druhá otázka sa dotýka územnej celistvosti Ukrajiny a sankcií voči Rusku. Tie by mali pokračovať dovtedy, kým nenájdeme trvalú dohodu o Dombaskej oblasti a Kryme. Bolo by strategickou chybou upustiť od sankcií voči Rusku, pokiaľ tieto otázky nebudú vyriešené so súhlasom ukrajinskej strany.